um klukkan ellefu í dag fer fram umræða utan dagskrár um neysluviðmið málshefjandi er háttvirtur þingmaður birgitta jónsdóttir velferðarráðherra guðbjartur hannesson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa